Señor Presidente, señora Reding, en realidad la violación de los derechos fundamentales es una de las fragilidades más importantes, como aquí hemos estado diciendo toda la tarde. Pero ni siquiera la salvaguardia de estos derechos procesales, que hemos debatido ya y que vamos a empezar a debatir como parte del paquete de los derechos procesales,

No van a poder resolverse, por ejemplo, algunos problemas derivados de la situación de las cárceles o de los periodos de detención preventiva, porque eso no está en el paquete de los derechos procesales.

Los 32 delitos que se contemplan se refieren a delitos relacionados con la criminalidad organizada, a no ser que el robo del cerdito o el robo de corbatas corra a cargo de una banda de delincuencia organizada y se haga a mano armada.